e la relativa prudenza in relazione alla necessità di un salto di qualità delle misure non convenzionali di politica monetaria della BCE. Fortunatamente la Banca centrale europea ha avuto la capacità, la forza e l'indipendenza necessarie a compiere la scelta di realizzare questo salto di qualità e quindi di fare pieno uso delle proprie prerogative per adempiere al suo mandato, garantendo un aumento credibile del suo bilancio attraverso, appunto, il programma di acquisto di 60 miliardi mensili di titoli privati e pubblici.

Una misura che correttamente, è stato detto dal Presidente Draghi, ha un alto tasso di trasmissione all'economia reale e che rientra pienamente nell'ambito del mandato che i trattati assegnano alla BCE. Naturalmente, misure di politica monetaria non convenzionali sono una condizione necessaria ma non sufficiente per affrontare i problemi macroeconomici che abbiano dinanzi a noi e quindi è perfettamente vero quello che la relazione dice e che esse devono essere inserite in un contesto più ampio, in un policy mix appropriato che deve essere imperniato su politiche di investimento, su riforme strutturali e su una capacità di realizzare un consolidamento di bilancio non prociclico, ma effettivamente amico della crescita. In questo senso devo dire che la recente comunicazione sulla flessibilità e anche le decisioni che la Commissione sta prendendo vanno nella giusta direzione e, insieme al lancio del piano Juncker, mostrano la consapevolezza della necessità di realizzare un effettivo policy mix in linea con il ben noto discorso di Jackson Hole. L'indipendenza della BCE richiede, come è stato detto, trasparenza, accountability e l' accountability richiede trasparenza e quindi naturalmente il Parlamento e la commissione ECON salutano con particolare favore la pubblicazione dei verbali delle riunioni del Governing Council di cui apprezziamo l'ampiezza e allo stesso tempo comprendiamo e

Il Parlamento europeo è anche pienamente consapevole delle proprie responsabilità di supervisore del supervisore unico, come ci sono assegnate dal regolamento e dall'accordo interistituzionale e cercheremo di esercitare appieno queste prerogative. I primi passi dell'SSM sono incoraggianti e tuttavia occorre anche prestare la dovuta attenzione al rischio, in qualche modo, che il necessario rafforzamento dei requisiti prudenziali non abbia però un effetto prociclico in controtendenza rispetto invece al policy mix che si sta costruendo per riportare l'Europa sul sentiero della crescita.

Apprezzo molto le considerazioni del discorso di Helsinki, ripetute oggi dal Presidente Draghi, sulla necessità di compiere un salto di qualità da un'integrazione basata sulle regole a una basata sulle istituzioni.

Certo, colpisce la scarnezza, diciamo così, del documento presentato al Consiglio europeo e delle relative questioni, vorremmo che non si ricominciasse da zero ma che, anche sulla base del lavoro che abbiamo svolto nella scorsa legislatura con il documento della Commissione e i rapporti precedenti ai quattro Presidenti, questo processo di approfondimento dell'Unione economica e monetaria compia effettivamente il necessario salto di qualità.